Menos de uno de cada cinco expertos, tertulianos o presentadores son mujeres. Nuestros medios están llenos de programas dirigidos por hombres que contribuyen a la generación de estereotipos y la invisibilización de la mujer. Los medios de comunicación son hoy el mecanismo más importante de socialización no solo describen realidades, también las construyen y también pueden cambiarlas. He votado a favor de este informe porque, entre otros, recomienda que se dé más importancia a los planes de igualdad de género en las organizaciones de medios de comunicación, a fin de promover una representación positiva de las mujeres en la publicidad, las noticias, los informes, la producción y la radiodifusión. La creación de órganos regulatorios e incentivos, como cuotas, para una igual representación de género en los puestos de decisión y dirección son medidas en la buena dirección, así como la transversalización de contenidos y asegurar un entorno seguro para las trabajadoras. Hoy quiero dar las gracias también a las periodistas y presentadoras que se sumaron a la huelga del 8 de marzo en España por visibilizar la lucha por la igualdad de las mujeres. Su papel fue fundamental.